Ampak, vendarle bi rad poudaril, da Erasmus podpira tudi izoblikovanje osebne identitete, regionalne, tudi nacionalne in da se to z evropsko identiteto ne izključuje.

Verjamem, da je vlaganje v Erasmus vlaganje tudi v prihodnost Evrope, zato ob koncu ponovno pozivam Evropsko komisijo in države članice, da v trialogu podprejo trikratno povečanje proračuna. Države članice pogosto oklevajo, ko gre za višanje sredstev za evropske programe, še posebej, ko gre za tako imenovane mehke politike, kot so izobraževanje ali mladinske politike. A naj spomnim, da je Evropski svet lansko leto umestil program Erasmus med štiri glavne prioritete za obdobje po letu 2020, poleg varnosti, obrambe in migracij. Torej pozivam države članice, da ne pozabijo na to zavezo. Zavedam se, da pogajanja s Komisijo in Svetom ne bodo lahka, gre za daleč največje povečanje sredstev za katerikoli program. Hvaležen pa sem vsem političnim skupinam, ki so podprle to naše skupno prizadevanje, zato verjamem, da bo pogajalec Evropskega parlamenta imel močan mandat. Idealno bi bilo, če bi trialog zaključili do konca leta 2019 ali vsaj v prvi polovici leta 2020, s čimer bi omogočili nemoten prehod s sedanjega na prihodnji dolgoročni proračun. Tako bi v letu 2021 omogočili odhod v tujino za skoraj milijon ljudi in nemoteno izvajanje